virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu menntamálanefndar um eflingu skapandi greina en nefndin er einhuga í tillöguflutningi þessum sem lýtur að því að hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra verði falið að koma á formlegum samráðsvettvangi með aðild fulltrúa allra stjórnmálaflokka á þingi iðnaðarmálaráðuneytis menntamálaráðuneytis og fulltrúa skapandi greina verkefni þessa hóps verði að ræða starfsumhverfi þessarar atvinnugreinar og móta tillögur um hvernig megi styrkja stöðu hennar enn frekar í íslensku atvinnulífi kveikjan að tillögunni er rannsókn sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði á hagrænum áhrifum skapandi greina hér á landi en fyrstu niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að skapandi greinar séu þegar orðin ekki aðeins fjölmenn heldur afar burðug atvinnugrein í okkar landi þó það hafi sannarlega ekki farið hátt í umræða um atvinnumál fram að þessu bráðabirgðaniðurstöður þessarar rannsóknar sýna að heildarvelta skapandi greina nam hundrað níutíu og einum milljarði króna árið tvö þúsund og níu þar af var virðisaukaskattsskyld velta hundrað sextíu og fimm milljarðar til samanburðar má nefna að velta skapandi greina var talsvert meiri en samanlögð velta í landbúnaði og fiskveiðum nokkru hærri en í byggingariðnaði og litlu minni en í málmframleiðslu í landinu

í rannsókninni er gerð tilraun til að flokka skapandi greinar og rétt fara nokkrum orðum um þær því hér er á ferð nýlegt hugtak í þjóðfélagsumræðunni þarna eru undir það sem við mundum kalla listir og menningu bæði svokallaðar sviðslistir tónlist leikhús dans og svo framvegis sjónlistir það er arkitektúr hönnun myndlist handverk og svo framvegis bækur og útgáfa en undir þann flokk falla bókmenntir fjölmiðlun

og nýmiðlar það er netið leikjaiðnaðurinn samskiptaforrit og svo framvegis þessu til viðbótar er flokkað með skapandi greinum í rannsókninni þar sem er kallað einu nafni menningararfur og á þá við um safnaflóruna í landinu

í framhaldi af þessum bráðabirgðaniðurstöðum en það er rétt að geta þess að endanleg skýrsla með heildarniðurstöðum er væntanleg í vor þá hefur iðnaðarráðuneytið ákveðið að leggja fjórar milljónir króna í framhaldsrannsókn sem mun fyrst og fram beinast að því að skoða hvernig stoðkerfi atvinnulífsins í landinu getur komið til móts við þarfir skapandi greina með sem árangursríkustum hætti þá verður áhersla lögð á skapandi greinar og hugverkagerð við úthlutanir á atvinnuþróunarstyrkjum þess má geta að ríkisstjórnin hefur að frumkvæði hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra sett á fót starfshóp sem hefur það verkefni að meta hvernig megi bæta starfsumhverfi skapandi greina og nýta þau tækifæri sem til eru til frekari stuðnings við greinina þessi hópur er skipaður fulltrúum samráðsvettvangs skapandi greina og fimm ráðuneyta og á að skila niðurstöðum fyrir fyrsta maí næstkomandi með þeirri tillögu sem hér er lögð fram af háttvirtum menntamálanefnd er lagt til að stofnaður verði enn breiðari vettvangur með fulltrúum sem flestra skapandi greina og fulltrúum

útfæra í smáatriðum auk þess að leggja fram sínar eigin tillögur þarna verður undir meðal annars staða skapandi greina á íslandi metin þörf fyrir breyttar áherslur í opinberum stuðningi við þennan geira atvinnulífsins lagt mat á forsendur ráðstöfun og eftirlit með

auk þess að leggja fram og útfæra tillögur sem geta stuðlað að fjölgun starfa frekari menntaúrræðum og aukinni nýsköpun innan skapandi greina á íslandi virðulegi forseti íslenskt atvinnulíf hefur í gegnum áratugina einkennst af einhæfni og á síðustu áratugum ákveðinni oftrú á töfralausnir

lausnir eins og álver hvort álver rísi í helguvík eða á bakka svo dæmi séu tekin hvaða virkjanir þurfi að reisa til að knýja næstu stóriðjuver og svo framvegis á meðan vaxa aðrar greinar úr grasi sem kalla ekki á hagnýtingu náttúruauðlinda en þurfa fyrst og fremst á því að halda að hér í landinu sé efnahagsumhverfi í góðu jafnvægi hér séu tiltölulega lágir vextir og verðbólga

skapandi greinar eru atvinnugreinar af þessu tagi sem hefur mikla vaxtarmöguleika og ég fagna því sérstaklega að í þinginu hafi skapast þverpólitísk samstaða um að skoða með opnum huga leiðir til að virkja þessa atvinnugrein til enn frekari dáða ég legg að lokum til í ljósi þess að menntamálanefnd stendur sameinuð að þessari tillögu að málinu verði ekki vísað aftur til nefndar en verði þess í stað vísað beint til annarrar umræðu